Ce rapport, contrairement à ce que soutiennent un certain nombre de collègues, n'est pas irréaliste.

D'ailleurs, il faut avoir le courage de dire la vérité le problème, ce n'est pas les citoyens de l'Europe, qui ne voudraient pas plus d'Europe le problème, c'est l'ensemble de ces acteurs politiques, qui continuent de faire croire aux Européens qu'on pourrait faire tout cela sans l'Europe, et que c'est l'État nation qui sera capable de résoudre tous les problèmes.

Où est l'État nation capable de faire reculer le rouleau compresseur de cette crise multiforme, qui est en train de mettre à mal les efforts de redressement de millions d'Européens?